Po sześciu latach mamy jeszcze raz tak dramatyczną sytuację w Rogu Afryki, ale tym razem może być to największy kryzys humanitarny od dziesięcioleci na tym kontynencie i tym razem sytuacja jest o wiele trudniejsza, ponieważ kryzys w dotkniętych głodem krajach jest spowodowany przez człowieka.

Przedłużające się konflikty powodują, że brakuje pożywienia, ceny żywności rosną, a ludzie zmuszani są do opuszczania własnych domostw, natomiast konwoje z pomocą humanitarną mają utrudniony dostęp do potrzebujących. Podczas ostatniej klęski głodu w Rogu Afryki zmarło 250 tysięcy ludzi, z czego połowę stanowiły dzieci do piątego roku życia. Klęska głodowa oznacza, że co najmniej 30 dzieci z danego kraju jest poważnie i ostro niedożywionych, a śmiertelność wśród ludności jest ogromna. Już w lutym ONZ ogłosiło klęskę głodową w północnej części Sudanu Południowego, ponieważ odcięty został dostęp do pomocy humanitarnej. Obecnie jest to problem ogólnokrajowy, a jego jedyną przyczyną jest wewnętrzny spór polityczny, który przerodził się w brutalny konflikt. O danych już Pan mówił 7,5 miliona mieszkańców Sudanu wymaga natychmiastowej pomocy, ponadto w tym kraju rozprzestrzenia się epidemia cholery. W Jemenie dwie trzecie populacji cierpi z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ walki nie ustają. Dochodzi do przesiedleń, a brak dostępu do opieki medycznej powoduje większą zachorowalność i oczywiście wzrost śmiertelności obywateli. W północno wschodniej Nigerii, gdzie 80 populacji było uzależnione od rolnictwa i hodowli bydła, bojówki Boko Haram zmusiły wiele osób do ucieczki ze swoich domostw i zniszczyły źródła utrzymania na obszarach wiejskich.

Do tego dochodzi terrorystyczne działanie grupy Asz Szabab, która przeprowadza ataki w kontrolowanej przez siebie południowej i środkowej części Somalii, skutecznie destabilizując kraj. Cieszy fakt, że Komisja Europejska zdecydowała się w lutym przekazać 82 miliony w ramach pakietu pomocowego na rzecz klęski głodu w Sudanie Południowym i także dzisiejsze deklaracje Pana Komisarza są dowodem na szybką reakcję Unii na apele społeczności międzynarodowej. Jednak zastępca Sekretarza Generalnego ONZ do spraw pomocy humanitarnej Stephen O'Brian poinformował, że na realizację przygotowanego przez organizację planu działań należy przeznaczyć około 4,5 miliarda dolarów. Jest to ogromna kwota, ale mam nadzieję, że uda nam się podjąć zbiorowe i skoordynowane globalne wysiłki, aby zapobiec tragicznym skutkom jednego z największych kryzysów najnowszej historii Afryki, który może pochłonąć 20 milionów istnień ludzkich.